Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir schon bei der Abstimmung über die Trilog Verhandlungen zum Instrument für Stabilität und Frieden Bedenken hatten Bedenken, die sich auf eine Rechtsmeinung stützten. Wir wollten vor allem geklärt haben, ob das Instrument mit den Zielen der Gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik und ganz speziell mit dem Artikel 40 vereinbar ist. Wir sind uns allerdings im Klaren Entwicklungshilfe nützt nichts, wenn sie aufgrund einer angespannten Sicherheitslage in den Empfängerstaaten nicht effektiv ankommt. Man muss also die Debatte führen, wie Sicherheit für eine effektive und nachhaltige Entwicklungshilfe erreicht werden kann. Der gefundene Kompromiss spiegelt die Bereitschaft wider, das Instrument als außenpolitisches Mittel der Europäischen Union zu betrachten.

Insgesamt bin ich der Meinung Wenn es um globalen Frieden und Sicherheit geht, ist eine echte Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik der Europäischen Union unerlässlich.

Die EU darf aus außenpolitischer Sicht nicht in ihrer Zahlerrolle hängen bleiben, sondern muss zum selbstbewussten Player werden. Nur so kann sie zur Stabilität in der Welt beitragen.